Kolegovia, nikdy som nedôveroval prezidentovi Bašírovi a nedôverujem mu ani teraz. Z toho celkom jasne vyplýva, že som pesimista, že by sa v Sudáne už nič neudialo. Som presvedčený, že tento prezident sa pokúsi vojenskou silou zasiahnuť voči juhu, či už obsadením niektorých častí území či niektorých významných miest alebo zdrojov surovín. Z tohto pohľadu by bolo veľmi zaujímavé, aké preventívne akcie alebo preventívne kroky má pripravený Úrad vysokej komisárky, aby sa tak nestalo, povedzme v spolupráci s OSN alebo s Africkou úniou, to na jednej strane, a potom samozrejme by bolo veľmi zaujímavé, akým spôsobom alebo akými krokmi by chcel postupovať úrad, ak sa tak stane, v prípade teda, že severný Sudán nedodrží mierovú zmluvu, ktorá bola podpísaná, o čom som v podstate presvedčený.